România, ca și alte state membre, s a confruntat, în luna februarie, cu o iarnă extrem de dificilă căderi masive de zăpadă, însoțite de îngheț. Ca atare, foarte mulți producători de legume, din mai multe județe ale României, se află în acest moment într o situație foarte dificilă.

și 100. Din păcate, în actuala legislație, nu există prevederi privind posibila despăgubire a producătorilor de legume. În plus, serele și solariile nu pot fi asigurate, deoarece nu sunt considerate investiții profitabile de către firmele de profil. Consider că executivul european trebuie să ia în calcul aceste evenimente și să caute soluții pentru a i sprijini pe producătorii afectați pentru a diminua efectele pierderilor suferite, dar și pentru a relansa activitatea din acest domeniu cu implicații majore atât pentru legumicultori, cât și pentru consumatorii care se vor confrunta cu lipsa legumelor, dar și cu creșterea prețurilor acestora în piețe.